Nous tirons les leçons collectivement et individuellement.

Il n'y a plus d'argent public pour faire du stimulus budgétaire comme on le faisait autrefois. En revanche, nous pouvons créer les conditions, à travers cet écosystème du marché intérieur, favorables à la confiance.

Puis, il faut nous le redisons une troisième fois avoir le courage et l'audace de mettre en œuvre la proposition qu'a faite la Commission sur les project bonds

C'est précisément ce que nous avons proposé et j'espère que la volonté politique sera au rendez vous pour créer dans les prochains mois ces project bonds